Coelho l'a très bien dit tout à l'heure Europe de la sécurité, Europe de la justice. Eh oui, cher Monsieur Watson, le mandat d'arrêt européen a été très efficace et très utile, même s'il est vrai qu'il faut en même temps que l'espace judiciaire européen s'organise, et c'est là que nous avons en effet à travailler pour cette Europe de la justice, pour qu'il y ait vraiment une confiance dans la manière dont la justice est rendue partout en Europe.

Commission s'efforcera de faire adopter toutes les mesures prévues dans la roadmap aussi tôt que possible. La prévision d'un an pour faire adopter chaque mesure n'est qu'indicative. Si les négociations le permettent, la Commission est d'accord pour passer à une vitesse supérieure

Voilà, ce que je crois, en mon âme et conscience, c'est que les esprits ont mûri, que le programme pluriannuel de Stockholm nous impose à cet égard une véritable obligation de résultat et je dois dire que, depuis que j'ai été chargé de ces responsabilités, j'ai tout fait pour que ce dossier des garanties procédurales progresse, et même si nous avons choisi une formule step by step pas à pas, je crois que nous sommes maintenant bien en route.